car en les privant de tout vous les avez montés les uns contre les autres. Pour autant, ces chiffres ne peuvent décrire le désespoir des personnes présentes dans ces îles. Voici les mots d'un enfant Je suis si stressé que j'en perds la mémoire, chaque fois que je ferme les yeux je fais des cauchemars. Tout ce que je veux, c'est revoir ma famille.